Met de 360 miljard euro investeren we in het hart van de EU 2020 doelen en binnen de afspraken van het stabiliteits en groeipact.

Begin 2016 liggen er meer cijfers op tafel.